Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke, poslanci, ostali prisotni! Naj uvodoma izpostavim, da je vloga centrov za socialno delo v sistemu socialnega varstva ključna, so opazovalci celotnega sistema in so tista osrednja točka, kamor se lahko posameznik obrne po pomoč ob osebnih stiskah. Na vaše vprašanje, gospod Siter, se nanaša na delovanje centrov za socialno delo, delovanje strokovnih služb na terenu in o terenskem delu izven poslovnega časa centrov za socialno delo. Poudariti je potrebno, da se centri za socialno delo ukvarjajo s preprečevanjem in podporo pri razreševanju socialnih stisk ter težav posameznikov, družin in posameznih ranljivih skupin prebivalstva. Pri opravljanju nalog, ki so jim v zakonu poverjene kot javna pooblastila, kot naloge po zakonu in pri izvajanju socialnega varstva storitev, pa so močno vpeti v lokalno okolje. Strokovni delavci opravljajo naloge skladno s predpisanimi standardi in normativi, ki so določeni za posamezne vrste nalog ali storitev. Opravljajo jih tako v pisarni kot tudi na terenu, na primer z obiski na domu, in sicer v takšni razdelitvi, kot jo konkretni primer zahteva. Strokovni delavci, zaposleni na centrih za socialno delo, pa so na terenu prisotni ne le v poslovnem času, temveč tudi ponoči oziroma izven poslovnega časa organa v okviru delovanja interventne službe. Interventna služba namreč opravlja svoje delo izven poslovnega časa centra za socialno delo, izvajajo pa strokovni delavci. Interventna služba posreduje vseh nujnih in neodložljivih primerih na podlagi obvestila policije, kar pomeni, da se odzove na vsak klic policije, v primerih ogroženosti otroka, nasilja v družini, ali ko se na primer v stiski znajde starejša oseba, ki sama ne more poskrbeti zase in nima sorodnikov oziroma socialne mreže, ki bi ji v stiski lahko pomagali. Strokovni delavci v okviru interventne službe nudijo prvo socialno pomoč, ogroženo osebo namestijo v varno okolje, če je to potrebno oziroma opravijo vsa nujna opravila, ki zmanjšujejo ogroženost žrtve nasilja. Delo interventnih služb na centrih za socialno delo je utečeno. Oktobra dva osemnajst je bila v sklopu reorganizacije centrov za socialno delo izvedena sprememba organizacijske strukture centrov za socialno delo, ko se s spojitvami tedanjih dvainšestdeset centrov za socialno delo preoblikovalo v šestnajst novih območnih centrov za socialno delo. Pred tem so bile interventne službe organizirane na podlagi sklepa vlade, katerih je v okviru regijskih služb za koordinacijo pomoč žrtvam delovalo štirinajst interventnih služb. Regijske interventne službe so torej pokrivale več centrov za socialno delo po reorganizaciji pa je pri vsaki od vsakem od šestnajstih centrov za socialno delo organizirana svoja interventna služba. Sprememba organizacijske strukture je le ena od sprememb reorganizacije centrov za socialno delo, ki še je vedno v teku, in njen moto je na teren, bližje k ljudem. Da bi dosegli ta končni cilj, smo ob zavedanju kadrovske podhranjenosti centrov za socialno delo kadrovsko okrepili, tako že v letih dva sedemnajst in dva osemnajst, predvidene pa so dodatne kadrovske okrepitve tudi v letu dva tioč devetnajst, kar bi skupaj pomenilo šestnajst odstotkov dodatnih zaposlitev. Te krepitve bodo omogočile, da se bodo lahko centri za socialno delo še v večji meri posvetili svojemu poslanstvu, ključnim nalogam in nenazadnje tudi delu na terenu, kar velja še posebej izpostaviti, zlasti pri delu z najranljivejšimi skupinami prebivalstva. Centri za socialno delo oziroma strokovni delavci centrov so že sedaj močno prisotni na terenu, v okviru svojih nalog opravljajo obiske na domu, vzgojnih zavodih, socialnovarstvenih zavodih, zaporih ter drugih institucijah. Velikokrat se uporabnikom, ki imajo določene omejitve, kot so invalidnosti, težave v duševnem zdravju, visoka starost, prilagodijo, in v kolikor se oseba ne more zglasiti na samem centru, uporabnika tudi obiščejo. Aktivni so v lokalni mreži, odzivajo se na potrebe lokalnega okolja, sodelujejo z drugimi institucijami, udeležujejo pa se strokovnih timov pri drugih organih. Posebej pa velja poudariti, da se odzovejo vseh nujnih in neodložljivih primerih, ko je potrebno zaščititi ogroženega posameznika ali družino. Hvala.